Le référendum constitutionnel n'a été ni libre, ni transparent, ni indépendant et donc certainement pas démocratique. Une répression aveugle et sauvage s'est abattue sur ceux qui ont fait campagne contre la réforme constitutionnelle.

Alors, j'espère que, tôt ou tard, il devra rendre des comptes à la Cour pénale si lui ne doit pas en rendre, alors je ne sais pas qui devra en rendre. Je voudrais vous poser une question extrêmement précise sur un dossier précis qui touche à la manière dont l'Union européenne aide les réfugiés burundais. Une demande d'aide a été introduite pour permettre aux 500 à 600 étudiants burundais de poursuivre leur cursus à Kigali avec d'ailleurs l'appui des autorités rwandaises.

Nkurunziza Donc voilà, je vous ai posé cette question de manière très précise, cela m'embarrasse de vous la poser et j'aimerais que vous nous informiez sur cette question.